Ik sta daar ook achter, zoals ik al zei, en waarom sta ik daarachter?

Ik ben gevraagd om aan de werkgroep mijn medewerking te verlenen.